Ja, ukrepati bo potrebno, zlasti v sistemu javnega naročanja, potem bo treba tudi okrepiti informacijsko tehnologijo, ki je zastarela in nepovezana. Samo metanje denarja v sistem seveda zadev ne bo rešilo, tukaj se vsi strinjamo in tudi z osemdeset odstotki tistega, kar ste povedali, se strinjam, tako da je pred nami velika naloga, da se vsi skupaj zavemo svoje odgovornosti, tako politika kot tudi zdravniki in, vemo, da, so bile v preteklosti tudi zahteve po, se pravi, po individualnih pogodbah in tako naprej. To zagotovo tudi, zbuja potem neravnovesje oziroma nezadovoljstvo drugega osebja in, marsikaj bo treba še postoriti tudi na tem področju, se pravi, zaupanja in pa tudi, odnosov v kolektivih. Tudi odnosi v kolektivih se morajo izboljšati. Kar se pa tiče, še enkrat, otroške srčne kirurgije, pa menim, da se tam zadeve izboljšujejo in da, čez noč seveda se ne da usposobiti vseh, ljudi, kot ste tudi sami ugotovili, če se bo pa delalo na tem sistematično, potem pa lahko v nekaj letih pričakujemo na tej ravni, kot kot si želimo. Je pa res pogoj, da vsi opravijo oziroma opravimo svoje delo. Zdaj, v treh mesecih, kolikor je ta vlada, seveda, je težko zaznati, kakšne bistvene spremembe, verjamem pa, da na srednji rok pa lahko pričakujemo, zlasti če bomo pospešeno začeli izvajati digitalizacijo in s tem tudi preglednost javnih naročil, preglednost čakalnih vrst. Mi danes sploh dejansko nimamo podatka, kakšne v resnici so čakalne vrste. To je velik problem. In, denar, samo namenjati denar brez vedenja, kako bo porabljen, kje bo porabljen, pa tega ne bo rešilo. Verjamem, da boste rekli, da, nisem podal vseh odgovorov, ampak, dejansko pred nami je veliko dela. Hvala.